indirizzati in particolare contro le donne, le attiviste che lottano contro gli stereotipi di genere, sfidando talvolta norme sociali e valori patriarcali per difendere i diritti e la democrazia, e per questo affrontano discriminazioni e atti intimidatori e minacce di genere davvero incredibili, quali stupri, attacchi con l'acido, violenze ai danni dei figli o campagne diffamatorie a sfondo sessuale. Spesso queste donne sono vittime di vere e proprie campagne denigratorie, come ad esempio in Salvador dove delle attiviste per i diritti riproduttivi sono state accusate dalla stampa di essere traditrici antipatriottiche che gettano discredito sul paese. È necessario quindi che la Commissione europea, nel contesto della revisione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, investa impegno e risorse per sostenere le donne che lottano per la difesa dei diritti umani in tutto il mondo.